Iată că paradisul fiscal s a transformat, brusc, în infern.

Sumele variază între 3 milioane și 786 de milioane de euro. În total, este vorba despre câteva zeci de miliarde de euro, bani negri, bani a căror proveniență nu se cunoaște afaceri cu statul și privatizări frauduloase, în mod sigur, dar ei ar putea proveni și din traficul de arme, de droguri, de carne vie, de organe etc., așadar, din crima organizată. Am aflat că Parlamentul de la Nicosia stabilește în aceste zile cuantumul naționalizării acestor sume

36. Îi rog pe colegii ciprioți din Parlamentul European să le transmită conaționalilor lor ca restul de 64 să l returneze statului român, proprietarul de drept al acestor bani.